Pentru a răspunde provocărilor din ce în ce mai mai mari la nivel mondial, Europa are nevoie de un sistem propriu de supraveghere a Pământului, bine coordonat și fiabil.

GMES nu poate împiedica aceste catastrofe, dar va putea eficientiza operațiunile de salvare, întrucât imaginile generate de GMES pot identifica regiunile cu probleme. În cazul României, des afectată de inundații, se poate localiza infrastructura distrusă, iar populația poate fi evacuată și ajutată în mod eficient, prin cadrul acestui sistem.